Két kérdésről a kereskedelmi deficitről és a CO2 kibocsátásról szeretnék beszélni. Az anyag nagyon helyesen szögezi le, hogy a gazdasági világválság kialakulásához nagyban hozzájárult az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi deficitjének a növekedése.

Ilyen kereskedelmi deficit, a termelést ilyen mértékben meghaladó fogyasztás nem tartható fenn. Intézkedések kellenek tehát ahhoz, hogy csökkentsük a kereskedelmi deficitet, mert ha ezt nem tesszük meg tudatosan, akkor a gazdaság törvényei spontán módon ezt ki fogják kényszeríteni. Ennek viszont a társadalmi, szociális költsége lényegesen magasabb. Példa erre az, ami most éppen Görögországban történik. Ami az energiát illeti nem csak a protekcionizmus, de az energiahordozók árának támogatása is torzítja a világkereskedelmet. Számos fejlődő országban támogatják az olaj felhasználását, a világpiaci árnál olcsóban jutnak hozzá, és költségvetési forrásokból támogatják a villamosenergia felhasználást is. Mindeközben Európában a termelőknek adókat kell fizetniük, széndioxid kvótát kell fizetniük akkor, ha energiát akarnak felhasználni a termeléshez. Koppenhágában nyilvánvalóvá vált a fejlődők akadályozzák a klímavédelmi megállapodást, nem hajlandók a csökkentéssel járó szankciókat elfogadni. Intézkedések kellenek ennek kivédésére, mert ma már több közgazdász rámutat arra, hogy Kína számára nagyobb komparatív előnyt jelent az olcsó széndioxid kibocsátás, mint az olcsó munkaerő. Ha nem csökkentjük az energiafelhasználást, akkor az a veszély fenyeget, hogy újra